Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro dibattito si svolge in un passaggio decisivo per il futuro dell'Europa e dell'area euro. Noi diamo atto alla Commissione di aver messo sul tavolo un ampio ventaglio di proposte che delineano i pilastri di un'Unione economica e monetaria più completa e meglio in grado di generare crescita, occupazione, coesione, resistenza agli shock. Notiamo però che alcune di queste proposte definiscono più un embrione degli strumenti di cui abbiamo bisogno che una loro compiuta realizzazione e che permangano criticità. La proposta più rilevante è senza dubbio l'introduzione di uno strumento di stabilizzazione macroeconomica, attraverso un fondo per la protezione degli investimenti, durante le fasi avverse del ciclo. Si tratta di una funzione decisiva perché l'assorbimento degli shock asimmetrici non può essere svolto in modo efficace dalla politica monetaria né dai bilanci nazionali. Se avessimo già avuto questo strumento durante la crisi, probabilmente ci saremmo risparmiati la seconda recessione e tutte le sue conseguenze economiche, sociali e politiche. A chi parla di moral hazard facciamo notare che, al contrario, questo strumento determinerebbe un incentivo alla condotta di politiche di bilancio responsabili e alla correzione di squilibri macroeconomici. Bene quindi che ci sia una proposta, anche se essa appare insufficiente sul piano delle dimensioni, e un'indennità di disoccupazione rappresenterebbe uno stabilizzatore automatico più efficace e più trasparente. In linea con le raccomandazioni di questo Parlamento è anche il programma di sostegno alle riforme. Qui è importante che il concetto di riforme strutturali sia adeguato alle vere sfide del mondo di oggi, che non richiedono una svalutazione del lavoro e una competitività di prezzo, ma una capacità d'innovazione e di sviluppo che si fonda anche su una società coesa. Per quanto riguarda la gestione delle crisi, è positiva la proposta di rafforzamento del Meccanismo europeo di stabilità, che lo renda indipendente dal Fondo monetario internazionale e ampli la gamma degli strumenti a sua disposizione, a partire anche da quella di backstop per il Fondo di risoluzione delle banche. Su questo vorrei però esprimere la frustrazione di questo Parlamento per l'evidente intenzione degli Stati membri di non seguire la proposta della Commissione d'integrazione del fondo nel quadro giuridico dell'Unione. Vorrei chiarire una volta per tutte che la giustificazione utilizzata per questa scelta, e cioè che altrimenti verrebbe meno il potere di controllo dei parlamenti nazionali, non corrisponde al vero, è una. Nulla cambierebbe, da questo punto di vista, se si seguisse la strada proposta dalla Commissione. Come già detto molte volte, il Parlamento europeo non userebbe il suo diritto di consenso per alterare gli equilibri istituzionali di un organismo che utilizza risorse degli Stati membri. Infine, vorrei consigliare alcuni Stati membri di evitare formulazioni su meccanismi per la ristrutturazione di debiti sovrani non solo controproducenti per la stabilità finanziaria ma che farebbero anche venir meno la necessaria unanimità per la riforma dell'ESM. Circa l'attribuzione al nuovo fondo di compiti di sorveglianza delle politiche di bilancio, ribadisco che sarebbe non solo sbagliata, ma violerebbe chiaramente i trattati europei, e non è infatti, giustamente, nella proposta della Commissione. Del pacchetto della Commissione fa parte anche l'integrazione dell'articolo 3 del Fiscal Compact nella legislazione europea. Qui devo dire che la Commissione ha perso un'occasione. Noi dobbiamo semplificare e migliorare le nostre regole di bilancio e ciò richiederebbe, in primo luogo, di assicurare un trattamento diverso alla spesa per investimenti e di evitare meccanismi prociclici.

Infine, è bene ribadire a tutti, anche in questo Parlamento, che senza un meccanismo che assicuri lo stesso livello di protezione dei depositi, non solo l'Unione bancaria ma anche la stessa Unione monetaria risulta incompleta. Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, il Parlamento cercherà di migliorare le proposte della Commissione e di assicurare coerenza tra di esse e l'MFF. Auspichiamo che tra gli Stati membri non prevalga una concezione minimalista, che rischierebbe di non farci utilizzare appieno la finestra di opportunità decisiva rappresentata da quest'ultimo scorcio di legislatura.